Lep pozdrav vsem skupaj! Kot nam je znano, družinski zakonik celovito ureja več področij. Med drugim je v okviru razmerij med starši in otroki ureja tudi obveznost preživljanja kot vzajemno dolžnost med starši in otroki. preživninska obveznost ne preneha v primeru namestitve otroka v rejništvo ali v zavod kot posledica ukrepa ali soglasja staršev. S predlagano spremembo, ki jo imamo tukaj pred seboj, se tako želi pregledneje urediti način določitve prispevka k stroškom oskrbe. Tako se prispevek ne glede na vrsto namestitve, ali v namestitve ali v rejništvo ali zavod določi glede na odstotek zakonsko določenih materialnih stroškov kot dela rejnine. Materialni stroški, ki jih določa Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, trenutno znaša dvesto enaindevetdeset cela sedemindvajset evrov. Nadalje, predlog zakona določa prispevek k stroškom oskrbe le v primeru, če otrok te redne prihodke preživnine ali družinsko pokojnino dejansko prejema. Strinjam se tudi s predlogom zakona, ki določa, da poplačilo stroškov oskrbe uredi skrbnik. S predlagano spremembo bi to pomenilo, da če skupni redni prihodki otroka mesečno presegajo petindvajset odstotkov materialnih stroškov, določenih z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, nakaže skrbnik razliko v proračun, vendar največ v višini petdeset odstotkov materialnih stroškov. O tej zadevi ne odloča več sodišče, kot to predvideva stoštiriinosemdeseti člen družinskega zakonika ali center za socialno delo s sklepanjem aneksov k rejniški pogodbi. Na ta način se bodo razbremenila sodišča in centri za socialno delo ne bodo imeli več zaostankov glede pomembnih zadev, ki se tičejo državljanov in državljank Republike Slovenije. Naj poudarim, da predlog zakona tudi vnaša enako obravnavo otrok glede prispevanja k stroškom oskrbe v rejništvu ali v zavodu. Če pogledamo sedanjo ureditev, ta ne upošteva dejstva, da vrsta namestitve v varstvo ni otrokova izbira, zato je na neki način smiselno, da je prispevek k stroškom oskrbe določen na enak način, kljub temu da stroški oskrbe v rejništvu in zavodu niso enaki. Poleg tega sedanja ureditev ne upošteva, da je otrok lahko tudi upravičenec za družinske pokojnine. Družinska pokojnina namreč nadomešča preživnino po umrlem staršu ter se uveljavlja v drugem postopku na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne glede na navedeno pa je predmet določbe enotna ureditev prispevanja k stroškom oskrbe iz obeh naslovov, ki imata po vsebini isti namen. Predlagana ureditev ne prinaša finančnih posledic za proračun in za druga javnofinančna sredstva. V skupini Slovenske nacionalne stranke bomo podprli Predlog zakona o spremembah družinskega zakonika, ker menimo, da sledni izboljšuje položaj otrok. Hvala.